toate fondurile europene sunt risipite și există corupție cu toate fondurile europene.

Ați spus că aveți nevoie să vă documentați pentru a da răspunsuri la o parte din întrebările, din cele relatate astăzi de colega noastră.

Conflictul de interese acum, când vorbim, nu este definit egal în toate statele membre și apar dezechilibre. Apoi, trebuie să prevenim, așa cum s a mai spus, și cred că lucrurile care s au subliniat aici, anume banii, de exemplu, pentru agricultori.

Sigur că avem o strategie antifraudă, dar trebuie să îmbunătățiți mecanismele astfel încât, de la an la an, să diminuăm frauda și corupția pe fonduri europene și responsabilitatea este partajată și la nivelul statelor membre.